Nu had ik al de indruk dat de EU een geldverspillende instelling was, maar in de praktijk blijkt het nog vele malen erger te zijn.

Het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel. Kosten slechts 55 miljoen euro. En nog steeds gesteggel om tot één vergaderlocatie voor het Europees Parlement te komen. Absurd om elke maand te verhuizen, inefficiënt, kostbaar en niet uit te leggen aan de belastingbetaler. En plannen voor een absurde, honderden miljoenen euro's kostende nieuwbouw voor het Europees Parlement in Brussel. Als het aan mij en mijn partij ligt, doeken we het hele circus van de Europese Unie en het Parlement liever vandaag dan morgen op. Maar totdat wij dat voor elkaar hebben, blijven wij de luis in de pels en volgen wij alle voorgestelde uitgaven kritisch.